În primul rând îmi exprim speranța că, în ciuda caracterului destul de general al programului, Președinția spaniolă va înregistra rezultate concrete până la sfârșitul lunii iunie.

Sper ca reuniunea informală a miniștrilor muncii de la sfârșitul acestei luni să se finalizeze cu rezultate concrete în acest sens.

Este de dorit ca revizuirea să țină cont și de viitoarea strategie pentru Dunăre care, deși nu este menționată în mod direct în programul președinției, reprezintă un angajament al Comisiei Europene pentru anul

Planul european de redresare economică a inclus participarea Uniunii Europene la finanțarea gazoductului Nabucco.